Următoarele șase luni sunt decisive pentru cetățenii europeni ca și pentru Uniunea Europeană, sunt decisive dacă țările noastre vor ieși din criză în anul viitor sau, dimpotrivă, anul viitor va fi în continuare un semn mare de întrebare. Sunt multe propuneri care se fac, programe noi, dar cred că este timpul să facem o evaluare a impactului pe care programul de redresare economică pe care Comisia Europeană l a lansat la începutul anului, dacă are impact, ce impact are, să facem o analiză și a bugetului Uniunii Europene pe acest an, să vedem ce activități nu se mai fac și ce resurse avem posibile de disponibilizat în continuare pentru a veni cu noi măsuri. De asemenea avem proiecte de investiții pentru sectorul de energie aprobate deja din acea sumă de circa trei miliarde de euro și va trebui să facem pași concreți în realizarea acestor proiecte. Vreau să mulțumesc președintelui Barroso pentru contribuția deosebită avută la lansarea în viață a proiectului Nabucco. În sfârșit, doresc să nu uitați angajamentul politic al Uniunii Europene pentru ca și alte țări să ajungă să adere la Uniunea Europeană.